Die Handhabung eines Wahlprozesses mag ja Aufschluss über die demokratische Reife eines Landes geben. Was da aber an Wahlmanipulationen und Pannen passiert ist, spricht jedenfalls nicht gerade für Montenegro, zumindest wenn man den einschlägigen Berichten glaubt.

Ein ganzes Jahr lang war das Land ja fast ausschließlich mit Wahlen beschäftigt, zuerst mit den Parlamentswahlen, dann mit den Präsidentschaftswahlen.

Es ist meines Erachtens hoch an der Zeit, dass die Arbeit in den Bereichen politischer Einflussnahme auf die Justiz, in Bezug auf die Medienfreiheit und Korruption wieder aufgenommen wird. Es ist wichtig, dass Montenegro weitere Anstrengungen zur Erreichung der EU Standards in den Bereichen Justiz, Korruptionsbekämpfung und Minderheitenschutz unternimmt. Nur so kann es sich seine europäische Perspektive erhalten. Tatsächlich sollte der nunmehrige Beitritt Kroatiens ja nicht das Ende der europäischen Integration auf dem Balkan sein.